Voorzitter, in de eerste plaats mijn complimenten voor het noeste werk van de rapporteurs. De houding die de liberale fractie heeft ingenomen, is dat de Commissie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de begroting en dat Raad en Parlement geen micromanagement moeten willen voeren. Wij geven vertrouwen aan de Commissie en wij willen ons niet te veel bemoeien met de details.

De liberale fractie is van mening van niet.